Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore della relazione dell'onorevole Toia perché credo che le cooperative vadano sostenute, incoraggiate e tutelate. Questo perché nel tentativo di uscire dalla crisi, le cooperative possono dare un contributo considerevole ed importante in termini economici, sociali, occupazionali e di sviluppo sostenibile. Infatti, in un'Europa che fatica, molte cooperative si sono dimostrate più resistenti rispetto alle imprese tradizionali. I dati dimostrano come nell'Unione il fenomeno delle cooperative sia in aumento e contribuisca in media al 5 del PIL di ciascuno Stato membro. Nello specifico quest'ultimo dato dimostra ancora una volta come il tessuto economico dell'Unione sia in mano alle piccole realtà imprenditoriali piuttosto che alle grandi. Tutto questo mi porta a dire che dobbiamo disporre di un quadro normativo che tenga conto dell'eterogeneità dei soggetti in questione e che sia il più chiaro e uniforme possibile. È necessario facilitare il meccanismo di trasferimento delle imprese dipendenti, mediante la creazione della cooperativa perché questa è una pratica che prende sempre più piede negli Stati membri. Infine, bisogna creare strumenti finanziari adatti alle cooperative e garantire loro l'accesso ai meccanismi finanziari dell'Unione.